Doamnă președintă, doamnă comisar, este un moment istoric pentru Uniunea Europeană, pentru că este primul acord de liber schimb pe care Uniunea Europeană îl încheie cu o altă economie majoră din cadrul OCDE. Personal, cred în nevoia acordurilor comerciale încheiate cu alte țări non europene, dar, evident, pe principiul câștig câștig.

Totdeauna, când închei un acord, trebuie să te gândești ce pierzi și ce câștigi. Nu poți să pretinzi să câștigi doar tu. De aceea eu susțin acordurile comerciale, concomitent cu măsuri de apărare comercială și aceasta este datoria Comisiei. Temerile mele de la începutul negocierilor au fost spulberate, cele legate de standarde de produs și de mecanismul juridic. Până la urmă, avem de luat o decizie economică, dar și politică și totdeauna trebuie să știm să alegem varianta cea mai bună, pentru că soluția ideală nu există.